fyrsta mál þessa þings ég mun hér á eftir rekja helstu áherslumál ríkisstjórnarinnar og forsendur frumvarpsins en fyrst mun ég víkja almennt að stöðu ríkisfjármála undanfarin ár hefur ríkt óvenjumikil gróska og vöxtur í íslensku efnahagslífi svo að eftir hefur verið tekið

fulltrúar erlendra stjórnvalda og stofnana hafa komið til íslands að kynna sér hvernig við höfum náð þessum árangri mikill þróttur íslenskra fyrirtækja í útlöndum vekur heimsathygli og íslensk efnahagsmál og fjármálamarkaður eru í auknum mæli umfjöllunarefni erlendra matsfyrirtækja og fjölmiðla eins og búast mátti við var umfjöllunin í upphafi misjöfn en hefur batnað og orðið jákvæðari eftir því sem þessir aðilar hafa kynnt sér efnið betur og fordómar eru að hverfa margvíslegir þættir hafa orðið til þess að lífskjör hafa batnað með undraverðum hætti hér á landi sem hefur komið fram í stórauknum kaupmætti ráðstöfunartekna heimilanna og minna atvinnuleysi en áður enginn einn getur þakkað sér þennan óvenju góða árangur en eitt er þó víst að til að ná slíkum árangri þarf stjórnvöld sem stefna að ákveðnum markmiðum og hvika ekki frá þeim þótt tímabundið blási á móti til þess að ísland sé samkeppnishæft er nauðsynlegt að hér sé gott heilbrigðis og menntakerfi stutt sé við rannsóknir og að ríkisreksturinn sé hagkvæmur og skilvirkur til að viðhalda og efla þann árangur sem náðst hefur er því nauðsynlegt að huga sífellt að aukinni framleiðni í ríkisrekstrinum og að afmarka skýrt þau verkefni sem samkomulag er um að ríkið sinni undirstaða öflugs velferðar og menntakerfis er atvinnulífið þar sem verðmætasköpunin fer fram sú efnahagsstefna sem hér hefur verið rekin hefur lagt þann grunn sem nauðsynlegur er lækkun skatta á fyrirtæki opnun hagkerfisins og einkavæðing ríkisfyrirtækja hefur leitt af sér öfluga atvinnustarfsemi og undirstöður efnahagslífsins hafa verið tryggðar til að halda uppi til framtíðar þeirri velferð og kaupmætti sem nú er hlutverk ríkisvaldsins er að skapa almenna umgjörð og leikreglur fyrir atvinnulífið sem verði á við það besta sem þekkist annars staðar staða ríkisfjármála hér á landi er mjög traust það sést best á því að ríkissjóður hefur verið rekinn með umtalsverðum afgangi á undanförnum árum skuldir hafa verið greiddar niður og staða ríkissjóðs við seðlabankann er sterk þótt staðan sé traust er auðvelt að glutra henni niður ef óvarlega er farið auðvelt er að yfirbjóða og skuldsetja ríkissjóð aftur eða nota innstæðu hans í seðlabankanum til eyðslu gjalda verður varhug við slíkum hugmyndum um mjög aukin útgjöld þar sem þær munu á endanum leiða til lakari lífskjara og að ríkissjóður fari aftur að nota skattféð í að greiða vexti og afborganir til útlanda í stað þess að efla menntun og velferð íslendinga mun ég nú snúa mér að helstu efnisatriðum frumvarps til fjárlaga tvö þúsund og sjö áætlað er að tekjuafgangur ríkissjóðs verði fimmtán komma fimm milljarðar króna á næsta ári en það er tæplega tuttugu og þremur milljörðum króna betri afkoma en gert var ráð fyrir í langtímaáætlun síðasta fjárlagafrumvarps gert er ráð fyrir að ríkissjóður greiði niður skuldir er nemur tæplega áttatíu milljörðum króna árin tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sjö ríkisstjórnin endurskoðaði nýlega langtímastefnumörkun í ríkisfjármálum og eru meginmarkmiðin óbreytt frá fyrri áætlunum um aðhald og lækkun skulda með langtímastefnumörkun hefur stjórn ríkisfjármála orðið markvissari forgangsröðun verkefna innan rammans betri en áður og dregið hefur úr vexti ríkisútgjalda í samræmi við áætlunina hefur aðhald með útgjöldum verið mikið árin tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex og framkvæmdum hefur verið frestað áformað er að auka útgjöldin á næsta ári til mótvægis við samdrátt í þjóðarútgjöldum þegar stóriðjuframkvæmdum lýkur í stefnumörkuninni er miðað við að raunvöxtur samneyslu verði að jafnaði ekki umfram tvö prósent árlega og raunvöxtur tekjutilfærslna ekki umfram tvö og hálft prósent árlega aukning tekjutilfærslna verður tímabundið nokkuð yfir þessum markmiðum á næsta ári vegna hækkunar á elli og örorkulífeyri og hækkun barnabóta þá er ekki gert ráð fyrir eins miklum vexti framkvæmda ríkissjóðs á næsta ári og ráðgert var í langtímaáætlun sem fylgdi fjárlagafrumvarpi síðasta árs og mun ég koma nánar að því á eftir mikið hefur verið rætt um hvort aðhald í ríkisfjármálum hafi verið eða sé nægilegt og hvort seðlabankinn sé látinn einn um að halda aftur af innlendri eftirspurn með vaxtaákvörðunum sínum ef litið er á tekjuafgang ríkissjóðs á þjóðhagsgrunni en það er sá grunnur sem miðað er við í umræðu um efnahagsleg áhrif þá var afgangurinn fimm komma sex prósent af landsframleiðslu árið tvö þúsund og fimm og verður fjögur prósent af landsframleiðsla á þessu ári í þessum tölum eru ekki áhrif af sölu eigna eða aðrir óreglulegir liðir samt er samanlagður tekjuafgangur þessara tveggja ára rúmlega hundrað milljarðar króna mjög fá ríki o e c d geta státað af slíkum afgangi á ríkissjóði samkvæmt áætlunum fjármálaráðuneytisins um framleiðsluspennu í hagkerfinu hefur aðhald ríkisfjármála verið verulegt samanburður við sveiflujöfnun í öðrum ríkjum o e c d sýnir að fjármálastjórn hér á landi hefur verið markvisst beitt til sveiflujöfnunar og að ísland er í hópi þeirra ríkja sem hafa beitt hvað mest sveiflujafnandi fjármálastjórn undanfarin áratug ég velti fyrir mér hve mikið aðhald er nægilegt í ríkisfjármálum er raunhæft að reka ríkissjóð ár eftir ár með tuga milljarða króna afgangi er raunhæft að draga úr uppbyggingu í mennta og heilbrigðismálum á meðan hagkerfið vex og eftirspurn eftir þessum gæðum er vaxandi hefði ekki átt að auka framlög til velferðarmála og hefði átt að standa á móti hækkun launa starfsmanna ríkisins til samræmis við aðra hópa getum við gengið lengra í því að lækka stofnkostnað þegar fjárfestingar ríkisins eru komnar niður fyrir eitt prósent af landsframleiðslu ég tel að í ljósi þess mikla afgangs og aðhalds sem ríkissjóður hefur sýnt á undanförnum árum að vart hafi verið mögulegt að ganga lengra ég tel að leitun sé að ríkjum þar sem ríkissjóður hefur stutt eins vel við stefnu seðlabankans og hefur verið gert hér á landi

lækkun tekjuskattshlutfalls einstaklinga á undanförnum árum er liður í að draga úr jaðaráhrifum skattkerfisins og er öðrum þræði aðgerð til að auka vinnuframboð á innlendum vinnumarkaði tölur um innlent vinnuframboð sýna að þar hefur orðið mikil aukning auk þess sem innflutningur vinnuafls hefur verið mikill þannig hefur dregið úr þrýstingi á vinnumarkaði vegna aðgerðanna og þær því stuðlað að jafnvægi síðasta og stærsta skref skattalækkana verður frá næstu áramótum og er tímasett með tilliti til stöðunnar í efnahagsmálum það hefur verið áhugavert að vera bæði gagnrýndur fyrir að lækka skatta og fá á sama tíma gagnrýni fyrir að hækka þá vegna sveiflujafnandi áhrifa skattkerfisins sveiflujöfnunin kemur vel fram í því að áætlað er að skatttekjur ríkissjóðs á næsta ári lækki um fjóra komma fjóra milljarða í krónutölu frá þessu ári það sem einkum hefur gert hagstjórnina erfiða er að óvæntar breytingar urðu á fjármálamarkaði þegar aðgangur almennings að langtímalánum á hagstæðum kjörum jókst verulega við að bankarnir fóru í samkeppni við íbúðalánasjóð sú breyting var ekki fyrirséð eins og stóriðjuframkvæmdirnar en ríkissjóður brást þá við með meiri tekjuafgangi en áætlað var í fyrri stefnumörkun þá hefur vegið á móti góðum árangri ríkisins að sveitarfélögin tóku framan af ekki þátt í efnahagsstjórninni það varð því ánægjuleg breyting í sumar er sveitarfélögin tóku með ríkissjóði þátt í að stöðva tímabundið framkvæmdir á þessu ári ég á von á áframhaldandi góðu samstarfi við sveitarfélögin og vona að sú breyting sem varð í sumar verði til að ríki og sveitarfélög samræmi stefnu sína í framtíðinni áætlað er að á næsta ári dragi úr hagvexti og landsframleiðsla vaxi um eitt prósent frá þessu ári þrátt fyrir að þjóðarútgjöld dragist saman um sex komma fjögur prósent skýringin á því að landsframleiðsla dregst ekki saman er að útflutningur vex einkum vegna aukinnar álframleiðslu og gert er ráð fyrir að innflutningur dragist verulega saman

eru áætlaðar þrjú hundruð sjötíu og þrjú komma fjórir milljarðar króna á næsta ári og lækka um tæplega eitt komma sjö milljarða frá áætlun þessa árs að raunvirði lækka tekjurnar um tæplega fimm prósent á milli ára einkum vegna þess að gert er ráð fyrir minni hagvexti og að einkaneysla dragist saman á árinu lækkun tekna má einnig rekja til lækkunar á tekjuskattshlutfall einstaklinga um eitt prósentustig og hækkunar á persónuafslætti samtals hækka skattleysismörk um tæplega fjórtán prósent vegna þessara aðgerða og fara úr sjötíu og átta þúsundum á mánuði og verða níutíu þúskr á

þannig er gert ráð fyrir í frumvarpinu að skila áfram til heimilanna hluta af styrkri stöðu ríkisfjármála auk þess að barnabætur hækka verulega skatttekjur ríkissjóðs lækka úr þrjátíu og eitt prósent af landsframleiðslu á þessu ári í rúm tuttugu og níu prósent á því næsta heildargjöld ríkissjóð á næsta ári verða þrjú hundruð fimmtíu og sjö komma átta milljarðar króna samkvæmt frumvarpinu hækka gjöldin um þrjátíu og einn komma átta milljarð frá áætlun þessa árs eða um fimm prósent að raungildi er það heldur minni raunhækkun á milli ára en gert var ráð fyrir í langtímaáætlun ríkisstjórnarinnar sem fylgdi fjárlagafrumvarpi tvö þúsund og sex hækkun útgjalda má einkum rekja til stóraukinna framlaga til velferðarmála en framlag til lífeyristrygginga eykst um ríflega sjö milljarða króna frá fjárlögum koma þar fram áhrif samkomulags við landssamband eldri borgara og er gert ráð fyrir að sambærilegar breytingar verði á kjörum öryrkja þá eru framlög til vegamála aukin um rúmlega fjögur komma fimm milljarða frá fjárlögum tvö þúsund og sex útgjöld vegna barnabóta aukast um einn komma sjö milljarða á næsta ári en þar er um að ræða tuttugu prósenta hækkun á ótekjutengdum bótum og sömu hækkun á tekjuviðmiðunum auk þess sem dregið er úr tengingu bótanna við tekjur enn fremur verða barnabætur nú greiddar til átján ára aldurs í stað sextán ára sem áður var útgjöld aukast einnig vegna yfirtöku á verkefnum varnarliðsins meðal annars til eflingar á þyrlusveit landhelgisgæslunnar og eru þær áætlanir enn í nánari skoðun þá eru framlög til rannsókna og menntamála aukin í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar loks má nefna að útgjöld til þróunaraðstoðar vaxa verulega eða um fjórðung frá fjárlögum þessa árs ríkisstjórnin hefur markað þá stefnu að auka útgjöld til þróunarmála og hefur á umliðnum árum stóraukið framlög til þeirra mála vissulega höfum við ekki gert nóg en það eru takmörk fyrir því hve mikinn vöxt hægt er ráða við án þess að starfið verði ómarkvisst tíma tekur að undirbúa og semja um þróunarverkefni og þjálfa fólk til að vinna við verkefnin sem oft eru erfið það er mikilvægt að auka framlög til þróunaraðstoðar en það er enn mikilvægara að það fé komi að góðum notum og fari til verkefna sem skila árangri ríkisstjórnin gerir ráð fyrir í langtímaáætlun sinni að fé til þróunaraðstoðar aukist áfram verulega ár hvert til að mæta breyttum áherslum og kostnaði sem hlýst af brotthvarfi varnarliðsins er gripið til ýmissa aðgerða á gjaldahlið frumvarpsins með lækkun útgjalda til reksturs og frestun áformaðra framkvæmda þær aðgerðir skila sér í að útgjöldin verða tæplega ellefu milljörðum lægri en þau hefðu annars orðið þar af eru fjögur komma sex milljarðar í rekstrarútgjöldum því dregið er úr fyrri áformum um raunvöxt útgjalda og ekki verða bætt frávik í hækkun almenns verðlags á þessu ári umfram forsendur fjárlaga er það gert vegna þess að stór hluti á hækkun vísitölu neysluverðs undanfarin ár er vegna húsnæðisliðar vísitölunnar sem ekki á við um rekstrargjöld opinberra stofnana sem oftast eru í húsnæði í eigu ríkisins einnig er gert ráð fyrir að lyfjaútgjöld verði lækkuð um fimm hundruð milljóna króna á næsta ári með áframhaldandi endurskoðun á verðlagningu lyfja og aukna áherslu á notkun lyfjalista og notkun ódýrari samheitalyfja loks verður fjárfesting ríkissjóðs á næsta ári fimm komma fimm milljörðum króna lægri en gert var ráð fyrir í langtímaáætlun fjárlagafrumvarps síðasta árs þar af eru þrjú komma fimm milljarðar króna minni hækkun vegaframkvæmda sem skiptist þannig að tvö komma einn milljarður eru af símafé og einn komma fjórir milljarðar vegna minni hækkunar vegáætlunar en áður var ráðgert sum þeirra verka sem horft er til eru það stutt á veg komin að ekki er útlit fyrir að framkvæmdir við þau geti hafist á næsta ári þótt fjárveitingar væru fyrir hendi

til dæmis vegna þess að undirbúningur verði kominn lengra á veg og önnur verk frestast af óviðráðanlegum orsökum eða ef hluti fjármögnunar verksins verður þegar tryggður þau verkefni í vegamálum sem um ræðir eru fjórtán hundruð milljóna króna í sundabraut sex hundruð milljóna króna við reykjanesbraut og arnarnesveg fjögur hundruð milljóna króna vegna álftanesvegar þrjú hundruð milljóna króna við gjábakkaveg þrjú hundruð milljóna króna í norðausturveg tvö hundruð milljóna króna við gatnamót nesbrautar og suðurlandsvegar tvö hundruð milljóna króna í arnkötludal og loks hundrað milljónir króna vegna brúar á hítará til þessara verka koma sambærilegar fjárveitingar á árinu tvö þúsund og átta eins og áður sagði aukast framlög til vegamála um rúmlega fjögur komma fimm milljarða króna frá fjárlögum þessa árs þrátt fyrir framangreinda frestun og verða rúmir tíu milljarðar króna samkvæmt frumvarpinu sem er nánast það sama og það sem mest hefur verið aðrar framkvæmdir sem verður frestað eru fimm hundruð milljóna króna stofnkostnaður og viðhald fasteigna ríkissjóðs fjögur hundruð milljóna króna lækkun á öðrum stofnkostnaði ríkissjóðs sem dreifist mjög víða og hundrað milljónir króna frestun hafnarframkvæmda loks færist þúsund milljónir króna stofnkostnaður yfir á þetta ár en þar er um að ræða fimm hundruð milljóna króna við nýtt varðskip en áætlað er að smíði þess hefjist á þessu ári og flýtt er fimm hundruð milljóna króna stofnkostnaðarframlagi í fjarskiptasjóð um eitt ár þar sem áformað er að bjóða út verkefni á vegum sjóðsins á þessu ári ástæða þess að framkvæmdir á næsta ári eru ekki auknar í samræmi við fyrri langtímaáætlun er sú að neysla og þjóðarútgjöld á þessu ári eru meiri en áður var spáð og ekki dregur jafn hratt úr þjóðarútgjöldum og áætlað var þá hafa og komið til ný útgjaldatilefni sem ekki voru fyrirséð í langtímaáætlun einkum vegna brotthvarfs varnarliðsins

landsframleiðsla um tuttugu og þrjú prósent að magni til frá árinu tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö og kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann eykst um tuttugu og tvö prósent á sama tíma vöxt og grósku má sjá hvarvetna í þjóðlífinu sem meðal annars kemur fram í nýjum hverfum með fjölda íbúðabygginga stórar verslunarmiðstöðvar rísa og samgöngur hafa stóraukist bæði á vegum með stærri einkabílaflota og auknum vöruflutningum og mikill vöxtur er í flugsamgöngum til þess að efnahagslífið nái að vaxa er nauðsynlegt að byggja upp samgöngukerfið nokkurn veginn í takt við það ef koma á í veg fyrir óþarfa álag og kostnað vegna þess að mannvirki anna ekki umferðinni því er ekki mögulegt að fresta framkvæmdum nema í skamman tíma og takmörk eru fyrir því hve langt er hægt að ganga í niðurskurði framkvæmda ár hvert samgöngukerfið er nokkurskonar æðakerfi efnahagslífsins og bættar samgöngur stækka atvinnusvæði og geta eflt byggð og hagvöxt því er nauðsynlegt fyrir stjórnvöld að vera opin fyrir nýjum leiðum í byggingu fjármögnun og rekstri samgöngukerfa því þar fara saman bæði einkahagsmunir og almannahagsmunir ég fagna nýjum hugmyndum og tillögum um rekstur samgöngumannvirkja til dæmis á norðurlandi og á suðurlandi þar sem sýnt hefur verið fram á ábatann af bættum samgöngum og fyrirtæki stofnanir og sveitarfélög hafa lýst sig tilbúin til að ráðast í ný verkefni með nýrri nálgun á vettvangi samgönguráðuneytisins er unnið að tillögum er snúa að einkaframkvæmd í samgöngukerfinu í samvinnu við forsætis og fjármálaráðuneytið kanna þarf hvort ný tækni geti leitt til gjaldtöku í meira samræmi við raunverulega notkun á mannvirkjum í stað núverandi gjaldtöku í bensín og olíugjaldi ný tækni gefur hugsanlega ný sóknarfæri í að fá fleiri að gerð og rekstri vegakerfisins en nú er og að samgöngur vaxi í takt við þörf og aukið umfang í efnahagslífinu lagt verður í vinnu við að kanna og meta möguleika á þessari

gott vegakerfi gott heilbrigðiskerfi en ekki síst gott menntakerfi því er afar mikilvægt að ríkisreksturinn sé hagkvæmur og skili því sem ætlast er til af honum það er okkar stjórnmálamanna að skilgreina hvað ríkið á að gera eða hvaða þjónustu ríkið veitir aðgang að hvort sem hún er framleidd af ríkinu eða einkaaðilum ríkisreksturinn þarf því að vera í sífelldri endurskoðun og að leiðarljósi verður að hafa hvernig þjónustan nýtist notendum það er heimilum og fyrirtækjum í landinu stefna núverandi stjórnarflokka hefur verið að færa þau verkefni til einkaaðila sem talið er eðlilegt að leyst séu á markaði í samkeppni má þar nefna sölu ríkisbankanna og landssímans h f einnig hafa verkefni sem hingað til hafa verið leyst af ríkinu í vaxandi mæli færst til einkaaðila í samkeppni eða í samvinnu við ríkisrekstur þannig hafa myndast nýir valkostir og viðmið stjórnsýsla ríkisins er hér ekki undanskilin og þarf að endurskoða hlutverk og verkaskiptingu ráðuneyta miðað við þær breytingar sem orðið hafa í samfélaginu og breyttar þarfir þar sem slíkt reynist hagkvæmt þarf að huga að þróun stofnanakerfisins og stækka og eða sameina einingar sem sinna sambærilegum hlutverkum innan ríkisins sem gæti leitt til betri þjónustu á lægra verði en áður slíka hagræðingu þarf að skoða þvert á svið eða ráðuneyti þannig verður ríkisreksturinn að taka þátt í að auka hagvöxt og framleiðni með einkamarkaðnum ný upplýsingatækni hefur gefið kost á að leysa ýmis verkefni um netið og aukið framleiðni í ríkisrekstri sem dæmi má nefna skattframtöl rafræn innkaup og ýmsa skráningu ríkisstjórnin hefur veitt verulegu fé til upplýsingasamfélagsins með það að markmiði að auka rafræna stjórnsýslu framtíðin er að fólk og fyrirtæki geti afgreitt flest samskipti sín við ríkið um netið hugsanlegt er að í auknum mæli verði veittur aðgangur að þjónustu sem notendur fá gegn notendaávísunum í stað þess að ríkið veiti og framleiði þjónustuna mikilvægt er að þjónusta sé metin út frá viðhorfi notandans ekki síður en út frá sjónarhorni þess sem hana veitir með því er ég alls ekki að segja að ríkisrekstur sé almennt óhagkvæmur heldur að nauðsynlegt sé að hann fái aðhald frá notendum og helst einnig frá rekstri á markaði til að miða sig við það sem ég sagði áður um nýjar leiðir til fjármögnunar og rekstur samgöngumannvirkja á einnig vel við hér og sýnir að ný tækni gefur nýja möguleika sem við verðum að skoða ríkisreksturinn hefur smám saman verið að breytast og nú eru að störfum tvær nefndir sem vinna að endurskoðun stjórnkerfisins annars vegar er nefnd á vegum forsætisráðherra sem hefur það hlutverk að endurskoða skipulag stjórnarráðsins og hins vegar er að störfum nefnd á vegum míns ráðuneytis sem er að endurskoða stofnanakerfi

og er það að stórum hluta árangur efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem hefur falist í að draga úr ítökum ríkisins í efnahagslífinu með einkavæðingu opnara og sveigjanlegra hagkerfi og lækkun skatta á fyrirtæki og einstaklinga í landinu staða ríkisfjármála er óvenju sterk vegna þess að ríkissjóður hefur verið rekinn með umtalsverðum tekjuafgangi á undanförnum árum tekjuafgangurinn og söluhagnaður landssímans hefur verið notaður til að lækka skuldir eða verið bundinn hjá seðlabankanum til ráðstöfunar síðar þannig hefur ríkissjóður markvisst lagt sitt af mörkum til að vinna á móti hagsveiflunni og stutt vel við peningastefnu seðlabankans er leitun á öðrum eins árangri meðal annarra ríkja o e c d sterk staða ríkissjóðs sést einna best í því að hreinar skuldir hafa lækkað hröðum skrefum og eru langt undir meðaltali ríkja o e c d staðan er einnig sterk vegna þeirrar framsýni aðila vinnumarkaðar á sínum tíma að stofna til söfnunarlífeyrissjóða sem munu standa undir lífeyri fyrrum starfsmanna í framtíðinni ríkisstjórnin ákvað að lækka tryggingagjald um núll komma fjörutíu og fimm prósent við gerð kjarasamninga á almennum markaði árið tvö þúsund og fjögur og kemur sú lækkun til framkvæmda í upphafi næsta árs enda hafi iðgjöld atvinnurekenda í lífeyrissjóði hækkað úr sex prósent í átta prósent og verði samtals tólf prósent að meðtöldu framlagi launþega þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að ríkissjóður leggi lífeyrissjóðunum til með einum eða öðrum hætti einn milljarð króna á næsta ári til að jafna örorkubyrði lífeyrissjóðanna styrkir það lífeyrissjóðina enn frekar staða ríkissjóðs er sterk vegna þess að ríkissjóður hefur safnað eignum hjá seðlabanka íslands og námu þær rúmum hundrað milljörðum króna í lok ágúst síðastliðinn þá verður ríkissjóður búinn að greiða yfir hundrað tuttugu milljarða með vöxtum inn á lífeyrisskuldbindingar lífeyrissjóða starfsmanna ríkisins í lok næsta árs sterk staða ríkissjóðs kemur fram í því að ríkissjóður getur lækkað skatta á heimilin í landinu á næsta ári og stóraukið framlög til barnabóta og velferðarmála án þess að raska jafnvægi í ríkisfjármálum til skemmri eða lengri tíma að frátalinni ráðstöfun á söluandvirði landssímans sést að enn er rými til að létta byrðum af heimilunum með enn frekari aðgerðum í skattamálum án þess að stefna

og hagkerfið verður á næstu árum komið í jafnvægi við þriggja prósenta hagvöxt og tvö prósent verðbólgu og viðskiptahalla er nemur um tvö prósent af landsframleiðslu sterk staða ríkisfjármála er spegilmynd af efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem hefur birst í vaxandi kaupmætti litlu atvinnuleysi lækkun skatta á fyrirtæki og einstaklinga samhliða því að framlög til mennta og velferðarmála hafa verið aukin ég legg til frú forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar óska ég eftir góðu samstarfi við nefndina nú sem hingað til og að takast megi að